þetta er góð spurning hjá háttvirtum þingmanni og við henni er ekkert einfalt svar þetta er einfaldlega sú staða sem við stöndum frammi fyrir í dag að við erum með gjaldmiðil sem er ekki að henta þörfum íslensks atvinnulífs og efnahagslífs og að við þurfum að reyna að koma á stöðugleika með þennan gjaldmiðil sem sveiflast þó eins og korktappi og það er með þann grunn sem við verðum því miður að reyna að vinna út frá hins vegar er ég þakklátur fyrir og glaður að heyra þau jákvæðu viðhorf sem háttvirtur þingmaður hefur hér í frammi til þess að við tökum upp nýjan gjaldmiðil sem ég held að sé grundvallaratriði fyrir hag almennings í landinu og fyrirtækjanna í landinu einungis þannig komumst við til langframa út úr viðvarandi of háu vaxtastigi sem síðustu áratugina hefur verið hærra en í